Funcția principală a sistemelor fiscale este de a finanța servicii publice precum educația, serviciile medicale, transportul public și infrastructura, protejarea bunurilor publice și reducerea inegalităților sociale printr o distribuție mai echilibrată a veniturilor și a bogăției. Politicile fiscale trebuie să vizeze încurajarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă, intensificarea competitivității Uniunii, reducerea costurilor pentru întreprinderi, în special pentru IMM uri. O fiscalitate eficace ajută autoritățile publice să și îndeplinească obligațiile și să satisfacă așteptările cetățenilor. Comisia și statele membre trebuie să coopereze în continuare pentru combaterea dublei impuneri, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, pentru a crește transparența și pentru a reduce neajunsurile și incertitudinile pentru întreprinderi și cetățeni în ceea ce privește colectarea taxelor. Subliniez importanța inițiativei privind introducerea facturilor electronice, tratamentul egal începând cu 2013 privind TVA ul pentru facturile electronice și cele pe hârtie, precum și a serviciilor de guvernare electronică pentru eficiența și transparența colectării taxelor.